Az Európai Unió bővítési politikájának fő terepe a Nyugat Balkán, ezért a jelentés nagyon helyesen felhívja a figyelmet a kisebbségek védelmének fontosságára. A térség etnikai viszonyait és közelmúltját ismerve a kérdés jelentősége akkor, hogy az EU jelenlegi, gyakorlatilag nem létező kisebbségvédelmi szabályozása elégtelen a problémák rendezésére. Nemcsak az államokon belüli stabilitásra van hatása az etnikumok közötti viszonynak, hanem az egyes államok, leendő tagállamok közötti kapcsolatra is. Ezért meglátásom szerint a bővítési folyamat rá kell ébressze az EU t, hogy szükség van egy kisebbségvédelmi szabályozásra az európai jogon belül annak érdekében, hogy a vitás kérdéseket mindenkire érvényes, azonos szabályzók szerint rendezni lehessen. A koppenhágai kritériumokat a tagállamoknak is tiszteletben kell tartaniuk, hiszen jelenleg a felvételre váró országokkal szemben